Ich freue mich, dass der Rat und das Parlament dabei den zentralen Ideen der neuen Kohäsionspolitik gefolgt sind.

Ich denke, die neue Kohäsionspolitik bietet dazu die entsprechenden Möglichkeiten.

Mit gezielten neuen Elementen, thematischer Konzentration, Ex ante Bedingungen und einer entsprechenden starken Ergebnisorientierung wird sichergestellt, dass die Qualität der Projekte und der Arbeit sichergestellt ist. Ich möchte in diesem Zusammenhang ganz ausdrücklich dem Europäischen Parlament, aber insbesondere den Mitgliedern des REGI Ausschusses, für diese Arbeit und Mithilfe bei der Ausrichtung danken und in diesen Dank ausdrücklich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Institutionen mit einschließen. Wir haben ein klares Ziel in der Kohäsionspolitik Die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Regionen und damit die Sicherung und weitere Steigerung des Wohlstands unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Daher ist es wichtig, ganz ausdrücklich in Wachstum und in Arbeitsplätze zu investieren.

Aber das Ziel muss sein, hier eindeutig mindestens doppelt so viel wie bisher in diesen Bereich zu investieren.

Wir haben lange auf diese Entscheidung gewartet.

Daher möchte ich mich ausdrücklich für Ihre Bereitschaft bedanken, diesen Beschluss morgen zu fassen, mit einem hoffentlich sehr breitem package und mit einem sehr breitem backing denn es geht um Investitionsentscheidungen über einen Zeitraum von sieben Jahren, was in dieser Form in Europa, aber auch insgesamt weltweit einzigartig ist!